Hluboce se skláním před kolegy, kteří ve válečných podmínkách nasazují vlastní život pro záchranu jiných. Měl jsem možnost se na krátkou dobu zúčastnit práce polní nemocnice v Iráku v Basře, kde jsme se s kolegy dostali pod přímou palbu.

I proto považuji útoky na zdravotnické a humanitární pracovníky za jeden z nejhorších zločinů, ať se ho dopustí kdokoliv.

Vyzývám Komisi, aby uplatnila všechny dostupné, nejen diplomatické, mechanismy pro ochranu zdravotnických a humanitárních pracovníků, ať působí kdekoliv.